Miközben a menekültügyi csomag elfogadásának felgyorsítása lett volna a megfelelő válasz, rossz válaszok születtek az időleges határellenőrzés visszaállításával, a szabad mozgás korlátozásával, és rosszul vizsgázott Európa a szolidaritás területén is.

Tudjuk, hogy nehéz viták kísérték a jelentéstervezetet, viták a Parlamenten belül és az európai intézmények között is. Ha el tudjuk fogadni a nemzetközi védelemre való jogosultság feltételeit, az nagy lépést jelent a közös európai menekültpolitika és a migrációs politika területén, és segít abban, hogy tartsuk magunkat az értékeinkhez és az elveinkhez, védelmezzük azokat, akik hazájukban üldözésnek lennének kitéve, és garantáljuk azoknak a jogait, akik menekültként a segítségünket kérik. Ennek a védelemnek része a társadalomba való beilleszkedést támogató idegenrendészeti, oktatási, szociálpolitikai, munkaügyi kérdések integrált megközelítése.